virðulegi forseti sú tillaga til þingsályktunar sem ég mæli fyrir ásamt allmörgum þingmönnum er að alþingi skorar á innanríkisráðherra að hefja nú þegar skipulagða vinnu til að fylgja eftir hugmyndum um að gera þríhnúkagíg í bláfjöllum stærsta hraunhelli í heimi aðgengilegan fyrir ferðamenn með lagningu vegar að hnúknum og göngum í hann það er búið að vinna talsverða vinnu í þessu sambandi af áhugamönnum um þetta verkefni það er ekki langt síðan þríhnúkahellir fannst það er farið var í botn hans það eru bláfjallasvæðinu hann er um sex kílómetrum sunnan við skíðasvæðið og þremur kílómetrum frá þjóðveginum eða akstursleið sem liggur frá hundrað sextíu metra djúpur meginbotninn í honum er þó á hundrað tuttugu metra dýpi og það er farið ofan í hann beint úr gígtappanum sjálfum þar er gatið svo menn átti sig aðeins á svona sex metrar á lengd og eitt til tveir metrar á breidd svo opið er ekki stórt en síðan snarbreikkar hann á leiðinni niður og á hundrað tuttugu metra dýpi er eins og maður standi á fótboltavellinum í laugardal það gætu verið ofan í gígnum tvær hallgrímskirkjur hvor ofan á annarri og næðu þó ekki upp úr ég fór fyrir stuttu ofan í þennan helli hafði reyndar reynt það fyrir mörgum árum en hafði ekki nógu langt tóg með mér það var ekki fyrirhyggjunni hefur séð ýmsa stóra hella víða um heim og kemur svo í þennan helli

hann er hvort tveggja í senn mikilúðlegur og ógnandi en um leið er hann undurblítt listaverk á mögnuðum litum og formi í bergi eins og brennt hefði verið í stóru leirkeri það er nú svo að þegar maður kemst í tæri við svona náttúrusmíðar þá lítur maður svolítið öðrum augum á lífið það skeður eitthvað eins og þetta sé einhver skóli sem maður er tuskaður til í og að minnsta kosti lærist manni það þegar maður fer í slík náttúruundur að það tekur því yfirleitt ekki að vera og hefur nú aðeins bæst liðsauki sem er kópavogur icelandair og fleiri aðilar er að reyna að vinna þarna framgang á verki sem mundi gefa öllum ferðamönnum færi á að sjá undrið þeir reikna ekki með að í þessum að gönguleið verði niður á botni hellisins enda er hann mjög stórgrýttur heldur að göng séu gerð inn í miðjan hellisranann og þar séu eins konar svalir og aðstæður þannig að það er nánast gert af náttúrunnar höndum það sem víkkar en þar geta menn séð allt sem skiptir máli í hellinum þetta er ekki bara sett fram til að hafa gaman af því heldur til að hafa gagn af því líka bæði er að það er magnað að upplifa það að koma inn í slíkt náttúrumannvirki og það væri magnað að allir ættu kost á því hvort sem þeir eru ungir eða aldnir en það er hægt með þessari uppsetningu sem er miðað við í hellinum og það er engin spurning að þetta mannvirki yrði tekjuöflun fyrir íslendinga því að það er alveg ljóst þegar maður er búinn að sjá þennan helli og hefur verið eins og ég gat um í ýmsum hellum víða um heim þá er alveg ljóst að menn mundu gera sér ferð til íslands til þess eingöngu að koma í þennan helli hjá sumum er það sjónarmið að það eigi ekki að hleypa fólki að neinu slíku en það er mitt sjónarmið og reyndar sem betur fer margra að það eigi að gefa fólki kost á að njóta náttúrunnar nálægðarinnar og fegurðar en þó með þeirri varfærni að það skemmi ekki hluti

tónleikum sem voru reyndar í kerinu í grímsnesi það var mjög gagnrýnt fyrir tónleikana að það væri svo mikið drasl á gígsvæðinu í kerinu það voru átta þúsund hægt að stýra öllum þessum þáttum með því einfaldlega að skipuleggja þá það er verið að gera kannanir umhverfisstofnun hafa verið að skoða hvort það kynni að vera hætta á því að opna leið þarna það er svolítið langsótt að mínu mati þó ekki væri nema tilliti til þess og þetta er gert með tilliti til gvendarbrunna nálægðar þeirra eða þess svæðis bara umferðarleiðirnar á þessu svæði til dæmis sem ég gat um áðan frá sandskeiði að hafnarfirði skapa auðvitað ákveðna hættu ef olíubíll eða eitthvert tæki eða bíll með olíu eða bensín mundi laskast þá er auðvitað hætta á einhverri mengun í því hve mikil skal ég ekki segja ég kann ekki að meta það en þetta er spurning um að bæta þarna við

sem yfirleitt njóta birtu hvern dag en þarna þarf maður að hafa góð ljós vonandi gengur þetta fram og því er tillagan sett fram að við teljum flutningsmenn að það sé svo mikilvægt að ísland nýti alla svona möguleika með varfærni þó fullkominni varfærni nýti þá og gefi fólki kost á að sjá

að þessu máli vegna þess að þetta er auðvitað fyrst og fremst að skapa þarna samgönguleið að því sem er endastöð á leiðinni í hellinn þar sem menn geta séð yfir allt svæðið upp og niður það er alveg ljóst þegar maður er búinn að skoða þetta að þarna yrði ekki nein fer framkvæmd sem mundi vera eitthvað yfirgnæfandi eða neitt hún yrði í rauninni mjög látlaus svona eins og fyrir bjargfugla á syllu það er mikilvægt finnst okkur að hæstvirtur ráðherra ráðuneyti og ríkisstjórn komi að þessu máli á einhvern hátt því er stillt upp þannig að það þarf að ljúka rannsóknum sem kosta um fjörutíu til fimmtíu milljónir síðan þarf að fara í framkvæmdir ef þeir geta aflað þrjú hundruð til fjögur hundruð milljónir þá þarf ekki meira í að ljúka verkefninu það sem á vantaði væri hægt að taka að láni og láta svæðið borga sig sjálft að því leyti að tekjuöflun við að heimsækja stærsta helli í heimi mundi skila þessu á sjö eða átta árum þetta er auðvitað fyrst og fremst spurning um að það skemmist ekkert með þessu að hægt sé að halda þessu í því horfi að ekki sé hætta á einhverjum umhverfisskemmdum og þá er það auðvitað helst varðandi grunnvatnið eða það svæði sem aflað er vatns eins og í gvendarbrunnum þó það sé í rauninni nokkra kílómetra frá en þetta er allt sama vatnasvæðið bæði undir yfirborði og ofan á en það eru hlutir sem vísindamenn munu leiða í ljós og þeir sem gerst þekkja en það er spennandi að íslensk stjórnvöld komi formlega að þessu á einhvern hátt ég skal ekki segja hvernig en það þarf ekki endilega að vera með miklum peningum þó væntanlega einhverjum heldur að taka þátt í því að hjálpa þessu verkefni áfram hjálpa því að menn geti skoðað á íslandi stærsta helli í heimi undurfagra dverghagasmíði þó stór sé